anc Jurša, izvolite. Podpredsednica, hvala za besedo. Lep pozdrav ministrici kakor tudi njeni sodelavki, vam, kolegi in kolegice! Moram reči, da se ne bi prijavil, ke sem bil prijavljen pa enostavno zaradi nekih drugih obveznosti nisem mogel priti do razprave, ko sem bil na vrsti. pa za začetek rekel, ne, mi, Slovenci, smo na neki način pri tej zadevi unikum ali pa tudi ne. V glavnem, svoje predhodnike radi, kritiziramo, ko pa pridejo naši zanamci, pa oni nas kritizirajo, in ta veriga se vleče iz ene generacije v drugo generacijo. Pa moram sam na začetku povedati, da sem imel z gospa ministrico gospo ministrico Kopačevo kar nekaj, srečanj, direktnih srečanj, tudi okrog interpelacije, okrog centrov za socialno delo, pa sva kar imela burno razpravo in znotrajkoalicijsko usklajevanje. S to reorganizacijo centrov za socialno delo nisem, soglašal, ampak na koncu sem kot poslanec koalicije vseeno pritisnil na tipko za, pa bom pozneje povedal, zaradi česa enostavno in preprosto tega nisem podpiral. Veste, nisem ravno, na svetu dve desetletji ali pa tri, ampak nekaj več in sem dobil v tem času tudi nekaj več informacij. Zakonska opredelitev glede, poročila, od centrov, tu mislim, regionalnega centrov in potem tudi enot, upravnih enotah, bi morali mi vsake tri leta dobiti tudi poročilo, in jaz ga pričakujem, da ga bomo tudi dobili. petdeset let je od takrat, ko so se prvi centri, v Slovenji, ustanovili. Moram reči, da na neki način je, to področje, kadrovsko podhranjeno, in, je govora o tem, da na tem področju rabimo več, ljudi, da primerjalno z državami Evropske unije kar precej zaostajamo, da je na sto tisoč prebivalcev, nekdo je že prej rekel, tisoč osemsto enainpetdeset povprečju, delavcev na tem področju, v pa v celoti na dva milijona tisoč devetsto, delavcev na tem področju. Veste, centri za socialno delo so svoj čas funkcionirali bistveno drugače. Dandanes se ljudje ukvarjajo z birokracijo, s to problematiko, namesto bi dejansko delali za to, kar so ustanovljeni. In seveda zakaj pa jaz nisem podpiral take reorganizacije. Veste, zdaj imamo petnajst, šestnajst, koliko teh je, pokrajinske ali regijske, ali kako jih že imenujemo, centrov za socialno delo. V prihodnosti bo mogoče si nekdo izmislil, dobesedno, pa bomo imeli kar en center za celotno Slovenijo. Jaz mislim, da ljudje bi morali, ki so zaposleni na centrih za socialno, strokovnjaki iz tega področja, da bi morali biti čim bližje dejansko ljudem na terenu. Glede na to, da pa imajo oni toliko birokratskega dela, se enostavno ukvarjajo samo z birokracijo. In kaj še ključnega pomena, mi smo zdaj pač na neki način dopustili, da so se, ti centri tako reorganizirali, kot se so. To ni edina zadeva v Slovenji, ki se je odpeljala iz lokalnih skupnosti v neke regijske centre in potem, da se mogoče odpeljala tudi na državno raven. Nobena centralizacija ni dobra, pa poglejte, to se nam je zgodilo, davkarijo, to se na neki način že dogaja tudi z upravnimi enotami. To se nam na neki način dogaja tudi s sodišči. In na koncev koncu koncev bomo imeli v lokalnih okoljih enostavno in preprosto enostavno in preprosto samo še tiste ljudi, ki so lokacijsko vezani in seveda ne delujejo znotraj državni organi oziroma javne uprave. Javna uprava bo več ali manj v Ljubljani in v teh regijskih središčih. Zaradi tega sem imel največji problem podpreti reorganizacijo regijskih oziroma centrov, za socialno delo nasploh v Slovenji. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Vaša je bila zadnja ...